Ši je moja psica. je zelo, zelo lepa in fletna in mehka. dobila sem jo po priporočilu prijateljice, ki je na Bolhi našla oglas, da Rifat oddaja male tornjake. Za tornjaka sem se odločila zaradi tega, ker sem spoznala in še poznam Šekija in sem poznala Sikija. In sta bila zelo oba prijazna psa. tako da sem, ko sem razmišljala, da bi tudi jaz imela psa, se takoj odločila, da bo to tornjak. Ker pa so psice bolj privržene domu, sem se odločila, da bo psica. V glavnem, smo šli do Rifata v Mozirje, kjer sem prvič videla Ši, oziroma bilo je več mladičev in sem izbrala Ši. Najprej se je skrila pod paleto, ker se me je bala, potem pa se je že opogumila in prilezla ven. Takoj si je izbrala svojega osebnega zdravnika, doktor Staša. ki ji je bil že na prvi pogled zelo všeč. potem smo jo malo pestovali in to je bil prvi obisk in prvo srečanje. Nakar smo jo obiskali še enkrat in tretjič smo jo odpeljali domov. bila je precej plašna kužka, navihana, takoj je začela povzročati veliko škodo. Poglodala je omare, stebra na balkonu, copate, nešteto njih. Copate ima še vedno zelo rada. Tako da takoj, ko se ji ponudi priložnost, ga napade in raztrga. še posebej copate, ki jih pred tem uporabljam jaz. v glavnem, bila je taka zelo nadobudna mladička, zelo rada je hodila v hribe in se družila. kasneje se je izkazalo, da ima težave s kolki, zaradi tega je bila deležna dveh operacij in preživela sedem tednov v hotelu na kliniki Loka. Potem se je vrnila domov in sedaj uživa v domu. v moji družbi, v sprehodih in seveda v povzročanju škode. Še vedno namreč zelo rada grize vse stvari, ki ji pridejo pod gobec. saj res. V glavnem, Ši živi v meščanskem stanovanju, imava prečudovit balkon, kjer se ona zelo rada zadržuje, še rajši pa nalaja vsakega mimoidočega psa. S tem pokaže, da je glavna in prosi, naj jo opazijo. mislim, da se je pri meni navadila zelo hitro, niti ene noči ni precvilila ali prejokala, ampak ji je bilo takoj všeč. kar pa sva v večstanovanjski hiši, jo moram redno in zelo pogosto sprehajati. to je tudi zelo paše. najrajši ima dolge sprehode, še posebej, če ji ni treba biti na povodcu, da je svobodna. žal pa je to zelo malokrat, ker me ne uboga preveč. Kljub temu da obiskujeva pasjo šolo, malo šolo, je zelo svojeglava, nedisciplinirana, navihana. verjetno pa je to posledica tudi tega, da jaz nisem preveč stroga in zahtevna . v šoli se v glavnem sramotiva, ker ne dela tako, kot bi mogla. Kar nekaj po svoje, hitro se naveliča, ji pade koncentracija, tako da verjetno tudi ni preveč bistra psica. medtem ko ostali psi ubogajo in delajo po navodilih lastnikov, se ona heca, skače na druge pse, leži, ko bi morala sedeti, in obratno. zanima jo vsak premik v okolici, samo to ne, kaj bi mogla delati. tako, da me zelo skrbi, kako bo v petek na izpitu. Če ga bova sploh opravile. Sem se že pozanimala, kako je s popravnim izpitom. Ampak mogoče nama bo le šlo. Cel dan jo bom pustila brez hrane, da bo sestradana. In bo potem, upam, da delala, ko je pokažem košček hrenovke, ampak bomo videli. ne zaupam ji povsem, zato ker ni tako ješča, da bi bila to glavna motivacija, ampak kot sem rekla, upam, da nama rata. Ja, izpit poteka tako, da, nas ocenjujejo, tile sodniki, sprehoditi se moramo mimo njih. Pes ne sme skakati v druge pse. more, izpolniti osnovne ukaze, to se pravi sedi, prostor. Ko je, v prostoru ali ko sedi, mora se lastnik umakniti in za kakšnih deset sekund in pes mora ves ta čas vztrajati v položaju, ki mu ga določiš. potem mora pokazati dva trika. Recimo, da da tačko in da se vrti v krogu. To nama sploh še ne gre. Tako da, čas pa neizbežno beži. potem, mora, mora iti mimo drugih psov, ne da bi se, ne da bi jih, skakal na njih, ampak čisto mirno, ob nogi. potem, mora obvladati poleg, to se pravi, ko se jaz obrnem, se mora ob levem stegnu obrniti tudi ona. Tudi to nama še ne gre. V glavnem, sem precej zaskrbljena. In tale mala šola je bila zame nočna mora vsak torek in četrtek. Sem bila čisto obupana, kako bo. In ko je enkrat že lepo delala, sem mislila, zdaj pa končno greva naprej in sva nekaj osvojili, naslednjič spet nič od nič. Spet začetek, v glavnem groza, katastrofa. Obupana sem. Okej, v prostem času zelo rada hodim na razne vadbe. tako imam v okviru enega tedna pet vadb. Dvakrat na teden hodim na iks bodi v Kranj v Mega center s prijateljico Polono. To je krajša vadba, dvajset minut in deset minut sproščanja. priklopljen si na elektrode, ki dodatno stimulirajo mišice, tako da v krajši vadbi, narediš toliko, kot bi recimo v eni uri, brez tega. Na to vadbo hodim predvsem zato, ker greva skupaj s Polono, da se podruživa. njej ta vadba še posebej odgovarja, ker je razbremeni hrbtenico, s katero ima veliko težav, ker ima sedeče delo. v glavnem po vadbi, med vadbo se zabavava, telovadiva, se hecamo z učiteljem, po vadbi pa, se oglasiva pri meni doma, kjer popijeva kavo. Pred korono je bilo to še veliko bolj zabavno, kar sva se ustavili v Mozartu, kjer so nama postregli z odlično kavo. Sva počvekali kakšne pol ure in odšli domov. Odkar je korona, se vedno dobiva pri meni, usedeva na balkon, popijeva kavo, pokadiva tri cigarete in poklepetava. ta vadba je res prijetna. ker imaš, poleg, vadbe še določeno vrsto masaže. Predvsem v času sproščanja, deset minut na koncu. in je res osvežujoče. Še posebej mi je všeč, ker imava to že ob pol sedmih zjutraj, tako da ob pol osmih ima človek občutek, kaj je že naredil zase. In se počuti res dobro. Potem imam isti dan, to se pravi ponedeljek in četrtek, še vadbo pri Sergeju. tudi ta mi je zelo všeč, zaradi tega, kar se tam dobim s sinovoma Klemnom in Simonom, čeprav Simon zdaj trenutno ne hodi zraven, ker, je šel nazaj v Ljubljano k Samuelu. Tako da sva sama s Klemenom. Všeč mi je tudi, če se pridruži Neža. Ampak to je za žal zaradi njenih obveznosti zelo redko. pri tej vadbi, mi je najbolj pri srcu to, da je zelo raznolika, da Sergej vsakič pripravi drugačno vadbo. Kar pomeni, da mine zelo hitro, tudi če se zelo mučiš. tako da rada obiskujem to vadbo in jo tudi že kakšne sedem let po moje. potem imam pa še jogo ob ponedeljkih zvečer, tudi ta je v času korone precej spremenjena. Pred tem smo se dobivali v Škofji Loki, kjer smo imeli to skupno vadbo, ene osem nas. V času korone to poteka po Zoomu. Kar pomeni, da ni tako fajn, kot tam, ke smo se družili. Ampak kljub temu se dobimo skupaj, Kristina, Polona in jaz. Enkrat pri eni, drugič pri drugi. Oddelamo vadbo in se potem usedemo še na kozarec piva ali česa podobnega in poklepetamo. To se pravi, pod črto so mi te vadbe najbolj všeč, ker pomenijo tudi druženje. druženje tako med samo vadbo, kot tudi po njej. to mi naredi moje puste dneve veliko bolj zanimive in zaradi tega mi ni problem, če sem kdaj povabljena še na kakšno vadbo in se jo tudi z veseljem udeležim, če je le dobra družba. v glavnem, moj prosti čas pa ni samo vadba, je tudi ustvarjanje. Zelo rada, imam razna ročna dela. Štrikanje, kvačkanje. barvanje česarkoli. Najbolj pa verjetno uživam v izdelavi mozaikov. S tem sem se začela ukvarjati pred kakšnim letom. In sem najprej, najprej naredila ene dva lonca za rože, nakar sem se lotila kompostnega zidu, oziroma zidu okrog, kompostne jame. mislim, da je bil tisti mozaik moja, moje veliko veselje in tudi pridobitev za okolico naše hiše. kajti tako lepe, kot jaz rečem, gnojne jame, ni imel nihče na vasi. skratka, to sem delala celo poletje, ker je bil res ogromen zid, presedela sem ure ur in ure najprej v razbijanju ploščic, potem v limanju, fugiranju in tako naprej, tako da sem tisto poletje res neverjetno uživala v izražanju, svoje ustvarjalnosti. žal te jame nisem povsem dokončala, ker sem se prej odselila, ampak nič zato. Čakal me je nov izziv, in sicer moje moj meščanski balkon, ki je bil zelo dolgo časa na z obstoječimi ploščicami, zato sem se odločila, da tla obložim z mozaikom. Z mojo veliko strastjo in ljubeznijo. Ko sem razmišljala, kaj naj bo glavni motiv, motiv teh tal, sem se odločila, da bo, da bodo to kačji pastirji, ker se mi zdijo zelo lepi, da prinašajo srečo in to sem takrat zelo potrebovala. Zato sem, v glavnem, najprej, naredila model tega kačjega pastirja, ker sem želela, da so vsi enaki, da s tem nakazujem določno povezanost, ki jo takrat nisem, čutila in sem tekom samega dela prišla do ugotovitve, da je najboljše, da so kačji pastirji iz, koščkov ogledalc. to je bil proces, kar najprej sem jih delala kar tako stihijsko in šele čez, čez čas ugotovila, da, da je res najbolje, če so stekleni. Zato je večina balkona posutega s steklenimi kačjimi pastirji, en del pa žal ne, ampak kljub temu je moj balkon najlepši balkon v Škofji Loki z najlepšimi tlemi in sem precej ponosna nanj. Sploh da sem vztrajala do konca, ker tudi to mi je vzelo mesece časa. še posebej sem se zamudila zelo veliko s čiščenjem fugirne mase, ker takoj ko sem zafugirala določen del, nisem tal pomila in potem sem mogla z orodjem iz vsakega koščka drgniti to fugirno maso stran, kar je bilo res naporno, predvsem nepotrebno delo, če bi prej razmišljala. Ampak tako je, kljub temu sem vztrajala in vsak košček za koščkom počistila, in na koncu se je izkazalo, da je bilo vredno, ker je sedaj res lep balkon. Poleg tega, da sem obložila tla z mozaikom, sem, v spomladanski koroni tudi prebarvala ograjo. Pri tem mi je veliko pomagala prijateljica Jerneja, za kar sem ji neizmerno hvaležna. ker to ni bilo samo barvanje ograje pač pa tudi druženje, in je bilo res prijetno. Tako da imam zelo lep spomin na lansko korono, Saj ne glede na to, da v resnici ni bilo druženja, dogajalo veliko ustvarjalnega in zanimivega. zdaj v prostem času pa niti ne zadnje čase, ampak v časih sem zelo rada brala, zelo veliko sem brala, tako da včasih sem brala cel vikend, namesto da bi pospravljala. Sem kar brala. Najrajši sem imela kriminalke ali kakšne zgodovinske knjige. V tem sem res uživala. In poleg tega, da sem brala, sem zraven štrikala to se mi zdi tako izpolnjen čas, da bereš in zraven še nekaj narediš. Rada pogledam tudi kakšno dober film ali pa tudi malo manj dober in zraven spet pletem. in to mi je v kar veliko veselje. Zdaj poleg tega, kar sem naštela, pa neizmerno rada potujem. Žal tega sedaj ni, ampak vseeno je bilo kar nekaj teh potovanj, tako da tudi če še nekaj časa ne bom mogla nikamor iti, mi ni tako hudo, predvsem tudi zato, ker imam psa, kar sem že omenila. in bi jo v bistvu tudi težko pustila pa kar nekam šla. tako da trenutno, saj pravim, niti toliko ne pogrešam teh potovanj. Ampak to sem počela res rada. Moje zadnje, ne niti ne zadnje, ampak zelo lepo potovanje je bilo na Antarktiko, kjer smo štartali v Ushuaii v južni Argentini in se z ladjo odpeljali proti Antarktiki. zelo zanimiv je bil sam začetek, zaradi tega, ker smo štartali, tukaj na jugu, Argentine in šli čez Drakov kanal, ki je zelo, razburkan, tako da večino, večino potnikov je imelo prve dni, morsko bolezen. Tako da se je vse v bistvu bolj dogajalo v sami kabini tudi predavanja smo gledali po TV. Nismo se udeleževali jih v tem večnamenskem prostoru, ker večina itak ni mogla do tja, ampak meni ni bilo nič. Tako da sem prav ponosna nase, lahko sem celo nesla kavo na teraso in jo tam pila. Malo sem sicer polila, ampak vseeno je bilo fajn. no, potem, ko smo prepluli tako, preliv, kanal, karkoli, se je morje umirilo, bilo je sonce, res je bilo zelo mrzlo in vetrovno, ampak tudi zelo, zelo lepo. tako da to potovanje mi je bilo res všeč, vsak dan smo šli enkrat do dvakrat na zodiake in se odpeljali do ledu, kjer smo gledali kolonije pingvinov, ki so zelo hecni in prisrčni. na teh čolnih nas je obupno zeblo, ker je res pihalo in bilo mraz sploh prve dni. Tako da sploh nisi vedel, ali ti bojo zaledenele roke. Ampak vseeno je bilo dogodivščina. Najbolj pa sem ponosna na tem potovanju, ker sem si upala nekaj, kar sem mislila, da nikoli ne bom, to se pravi skočiti v to ledeno morje. Zelo sem bila zadovoljna sama s sabo, da sem to naredila, niti ni bilo tako grozno, kakor sem si predstavljala, ker te zelo hitro vrže nazaj na površje in potem te zavijejo v brisačo in dobiš vroč čaj in te greje že to, da da si upal to narediti, a ne. najbolj pa mi je bilo prijetno, ko mi je Klemen rekel, ke je isto naredil moj sin, je rekel: "Mami, ti si tako pogumna." In pol me res ni sploh nič več zeblo. tako da v glavnem, ja, bilo je prijetno potovanje, res smo, doživeli marsikaj, videli marsikaj, in, skratka uživali. zelo podobno všeč mi je bilo tudi potovanje na severni pol. Mogoče glede tega, koliko živali smo videli, še bolj. ker smo imeli srečo, da se je ladji na par metrov približal severni medved in se tam zadrževal, posledično tudi mi nismo odpluli naprej kar kakšnih par ur. Tako da smo ga res lahko preslikali in uživali v njegovi družbi, ke je res veličasten. Čez par dni smo ga zopet videli, ko si je za kosilo ulovil tjulnja in ga pojedel. Sicer ni bilo tako prijetno, ker je bil ves krvav, in ubogi tjulenjček je končal v njegovem želodcu, ampak to je pač narava in tako je. tako da v glavnem teh potovanj lepih, sem doživela res kar, kar precej. In sem vesela, da je bilo tako. Sploh. če se zdaj nekaj časa ne bo dalo nikamor iti. Ima človek vsaj spomine. ja. Okej, to se pravi poleg vsega tega, kar sem že povedala o sebi, moram povedati, da zelo rada tudi smučam. Začela sem zelo pozno, pri petdesetih letih. To je res zelo, zelo pozno. In še to ne bi, če me ne bi prijateljica Jerneja dobesedno prisilila v to. Stalno me je vzpodbujala in spodbujala in sva se zmenili, da greva smučat na Kronplatz, kjer ona najraje smuča. najela sem si učiteljico, ker res nisem imela pojma. Še pred tem, sva imeli dogodek, da sva šli kupit opremo, smučarsko zame. To je bil eden od prijetnejših dogodkov. Sicer sem bila vseskozi zaskrbljena, kako mi bo šlo, a se bom čisto polomila ali samo napol. Ampak ko sva prispeli na Kronplatz, ni bilo več vprašanja, ali bom smučala ali ne. Ampak sem pač začela. Zelo mi je pomagala učiteljica, ki je bila sicer na začetku tako zgrožena, da me je hotela peljati na otroški trak, ampak na srečo je bil zaseden, ker jaz bi se od sramote udrla v sneg, tako da sva mogli začeti kar zares. Šla je še pogledat, če kakšen učitelj prost, ker je mislila, da me sama ne bo obvladala, ampak moja želja po smučanju je bila tako ogromna, da mi je kar nekako šlo, mislim itak, da zelo slabo, ampak vsaj nisem se prevračala in tudi ona je takoj videla, da ni panike. V glavnem sva dve uri se učili. potem sem bila prepuščena sama sebi, ampak res sem v smučanju tako uživala, da sem kar drgnila in drgnila, se prekucevala, ampak sem rekla: "To bom usvojila. Vsaj približno." Zvečer oziroma popoldne, ko sva zaključili, so mene tako bolele noge, da nisem vedela, kako bo naslednji dan. Ampak sem ugotovila, da to sploh ni bil muskelfiber, pač pa zakrčenost od strahu, od vsega, kako bom se spustila po hribu, res je bilo grozno, tako da zvečer, ko sva šli z Jernejo v Brunek in hodili po trgovinah, sploh če so bile stopnice, jaz sem mislila, da bom umrla, da bom Mene so tako noge bolele, da je bilo to res grozljivo. Še bolj me je bilo pa strah, kako bo naslednji dan, ker sem mislila, da je muskelfiber. Ampak naslednji dan je ta zakrčenost popustila. Mišice so se sprostile in jaz sem spet vsa nadobudna šla v šolo in zopet trenirala in vadila zavoje in uživala v bistvu. In to so začetku moje smučarske kariere. Potem sem šla na smučanje še enkrat, in sicer v aprilu. Doma so mi rekli, da sem itak čisto polomila, zaradi tega, ker je južni sneg, in glede na to, da nimam pojma, da bom prišla v gipsu domov. Ampak na mojo srečo se to ni zgodilo, ker je pač sreča na strani pogumnih. v glavnem v naslednjem letu se je celo zgodilo tako, da je na pregovarjanje mojega sina Simona, me tudi moj bivši mož Jure vzel s sabo na smučanje večkrat oziroma vedno, tako da sem v tistem letu res veliko smučala. In pilila svoje znanje. Sicer moram priznati, da še vedno ne znam, da najraje smučam sama, ker sem počasna in sem pol najbolj sigurna, če koga ne lovim. In da vem, da nikoli ne bom v resnici znala smučati, ampak važno je, da človek uživa. In se potrudi, da se ne polom. Tako da to je, kar se mojega smučanja tiče. Moje res velike ljubezni. Kakšno leto kasneje sem začela še teči na smučeh. In tudi v tem seveda nimam pojma, tako da če je proga ravna, in če je narejena špura, potem ni panike, a ne. Ker kondicije imam pač dosti in se lahko odganjam in uživam. Problem je, če je čisto majčken hribček navzdol, ker pol me je pa že strah, zato običajno pol tudi padem. In pol me je še bolj strah in v glavnem izbiram bolj ravne proge. Ali pa štamfam dol čez. Saj ni panike. Glavno, da se imam fajn. Tako da, ja, očitno se na stara leta lotevam stvari, ki se jih drugi mladi. Ampak ne glede na to hočem povedati, da človek kadarkoli se odloči nekaj narediti v svojem življenju, če se to odloči z veseljem in vztrajnostjo, mu lahko rata, ne perfektno, ampak vsaj toliko, da se ima v tem fajn in da uživa. In to je bistvo vsega. To se pravi, moje priljubljene in slavne zabave. Odkar sem se odselila v svoje stanovanje, se tako rekoč osamosvojila. Spet v starih letih. Sem začela uživati v prirejanju zabav. Še najbolj uživam v tem zaradi tega, ker imam stanovanje res na krasni lokaciji. Pod mano se namreč nahaja picerija Jesharna, kjer so zaposleni najbolj prijazni ljudje v Škofji Loki, kar se tiče gostincev in kar jih jaz poznam. Žal jih ne poznam veliko, ampak oni so res prijazni. Vedno, ko organiziram zabavo in nanjo povabim vse svoje najdražje, mi priskočijo na pomoč s tem, da pripravijo okusno hrano po izbiri mojih gostov, nam jo prinesejo v jedilnico, tako da res lahko uživamo v hrani. Meni ni treba nič pripravljati, ker tukaj tudi nisem posebej močna. Ampak ne glede na to, je po tej strani poskrbljeno. najrajši imam zabave, pred novim letom, ko imamo prižiganje. Že tradicionalno prižiganje lučk na mojem balkonu. Te lučke namreč zelo pašejo v samo podobo Škofje Loke, saj sta na vsaki strani, balkona dva mostova, po en most, ki sta prav tako polučkana z enakimi toplimi rumenimi lučmi. In ko prižgemo še moj balkon, je to res taka idila, da vsi samo želijo priti na te moje zabave. rada imam tudi zabave ob drugih priložnostih, v glavnem zabav ni nikoli dosti, se meni zdi. Ker človek se pač mora zabavati. Bolj kot je star, bolj se mora zabavati. Kar bo teh trenutkov verjetno skozi manj, zato je treba izkoristiti vsak dan. In če je možno vsaj enkrat na mesec prirediti kakšno prijetno zabavo ali se je vsaj udeležiti. A je že?